La libertad de movimiento de capitales, la existencia en la Unión de auténticas guaridas fiscales, como Luxemburgo o Malta, y la impunidad de los grandes bancos hacen de la Unión Europea un auténtico paraíso para los evasores un gran coladero de evasión fiscal, elusión y lavado de dinero. Pero este paraíso solo está al alcance de los dioses del mercado y de las grandes fortunas. En cambio, la ciudadanía se enfrenta a impuestos indirectos cada vez más regresivos y cada vez más abusivos, precariedad laboral, diez años de recortes y de austeridad. Mientras tanto, en el Parlamento Europeo solo aprobamos recomendaciones y las instituciones europeas adoptan medidas y directivas puramente cosméticas. O nos tomamos en serio la justicia fiscal o la ciudadanía perderá la poca confianza que le queda en estas instituciones.